Madame la Présidente, je m'exprime non pas au nom de mon groupe, mais en tant que président de la commission des budgets. Je voudrais rétablir un certain nombre d'éléments, parce que certains collègues prennent la parole en donnant l'impression qu'en votant ce budget n° 6, nous ferions une concession au Conseil. La réalité est exactement le contraire. Le Conseil n'aime pas ce budget n° 6. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un budget de dépenses, c'est un budget de recettes.

C'est ça qui est en cause. Je regrette je le dis avec courtoisie et respect en présence du président de la Commission européenne la maladresse de la Commission. Nous avons eu un trilogue la semaine dernière sur les sujets budgétaires.

Nous avons auditionné le commissaire Lewandowski. Il nous a donné des réponses satisfaisantes aux vingt questions que nous lui avons posées et, dans ces conditions, la commission des budgets vous propose d'adopter ce budget rectificatif n° 6, qui je le répète a pour objet d'obtenir des États membres qu'ils paient 2,7 milliards d'euros. Si nous n'obtenons pas cela, nous ne gênons pas le Conseil nous nous gênons nous mêmes pour la suite de la négociation budgétaire et nous compromettons la possibilité d'obtenir nous y arriverons les 3,9 milliards d'autorisation de crédits de paiement qui nous sont évidemment nécessaires.